Mislim, to, da nekdo označi nekoga, da smo kradli ali da krademo, opozorite ga, gospod predsedujoči, da če ima kakršnekoli dokaze o komerkoli, obstajajo institucije, katerim je treba to prijaviti, in tiste ustrezne institucije naj potem to, tudi raziščejo. Govorjenje na pamet pa škodi v tej državi in to upam, da smo se že naučili.